Señor presidente, la señora Mogherini acaba de volver de Colombia y sabe de sobra que el Gobierno de Duque incumple de forma deliberada los acuerdos de paz de La Habana. La entrega de tierras a los campesinos no se ha producido. Las multinacionales y los terratenientes continúan desplazando con violencia a la población campesina, apoyándose en grupos narcoparamilitares. La sustitución de cultivos de uso ilícito se ha paralizado y los líderes de esos programas están siendo asesinados. Y el programa de reincorporación de los exguerrilleros no se está implementando. Pero lo más preocupante es que el Gobierno de Duque ha decidido acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, y esto está provocando un reguero de muertes más de 700 líderes sociales y más de 150 exguerrilleros han sido asesinados desde su firma y, en este momento, en plena campaña electoral, ya han sido asesinados más de 30 candidatos. A pesar de todo, las FARC están cumpliendo. La única garantía para la no repetición del conflicto y la consecución de la paz es la implementación efectiva de los acuerdos.